Hvala lepa. Spoštovani poslanec, me veseli, da imam v Državnem zboru tudi biografa, ki vestno spremlja mojo življenjsko pot. Seveda se zavedam resnosti tega vprašanja in nikakor ne mislim, da tega vprašanja ni potrebno rešiti. Še več, treba ga bo rešiti hitro, in sicer v letu dva tisoč trinajst je bil izdelan investicijski program za to odlagališče. Potem v letu dva tisoč štirinajst je agencija pridobila pooblastilo Republike Slovenije, na podlagi katerega so bila odkupljena zemljišča. V letu dva tisoč sedemnajst je bila izdelana novelacija investicijskega programa, ki je v usklajevanju z ustanoviteljem. V letu dva tisoč osemnajst pa so sklenjene služnosti za izgradnjo infrastrukturnih objektov. Ostale aktivnosti, vezane na ta projekt, so pa naslednje: projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov bo dokončana v letu dva devetnajst, izdelana je referenčna dokumentacija in osnutek varnostnega poročila v skladu z zakonom, ki ureja jedrsko varnost, izdelano je poročilo o vplivih na okolje in agencija je vlogo za okoljevarstveno soglasje dopolnila sedmega enajstega dva tisoč osemnajst, se pravi ta mesec. Po zaključku presoje vplivov na okolje in pridobitvi okoljevarstvenega soglasja, pa bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo tega odlagališča. Vzporedno pa potekajo aktivnosti za certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje odpadkov, tako da je po, po z resolucijo je bilo seveda sprejeto, da bo tudi prišlo do če pride do dogovora z Republiko Hrvaško, bo pač šlo po tem postopku, je pa po obeh scenarijih gradnja predvidena v obdobju od leta dva tisoč sedemnajst do devetnajst, kar se že dogaja, ker sem rekel, poskusno obratovanje je predvideno med dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset, leta dva tisoč dvaindvajset pa naj bi se začelo redno obratovanje. Take podatke imam, seveda pa, kot ste že uvodoma povedali, če študentki ne vesta, kje je Krško in kaj je jedrska elektrarna, potem seveda morda tudi v šoli nista dovolj poslušali ali kaj podobnega, ampak dejstvo je, da se bo Vlada Republike Slovenije potrudila in osebno se bom zavzel, da bo to odlagališče zgrajeno in da bo ta problem rešen. Kajti, pravilno ugotavljate, spoštovani poslanec, da je štirideset let dolga doba in seveda se tudi zahvaljujem, da ste bili zraven pri, takrat ko ste odobrili to odlagališče, ker vem, da je bilo takrat precej pereče tudi v javnosti, ker seveda jedrskih odpadkov nihče ne želi, vsi imajo radi čisto energijo, seveda odpadki so pa potem problem, tako da se se bomo maksimalno potrudili, da se bo to, kar so mi povedali na ministrstvu, tudi uresničilo. Hvala lepa.